Erdoğan va donc pleinement bénéficier de la révision constitutionnelle qui transforme le système parlementaire turc en régime présidentiel. De toute évidence, il va en profiter pour continuer les violations des droits de l'homme qui affectent des catégories entières de la population turque, notamment les journalistes et les universitaires. Il va aussi en profiter pour accroître les tensions avec les États Unis et le monde occidental et pour accentuer son prosélytisme islamiste. Face à cette situation, on ne peut pas se contenter, comme l'a fait la Commission, d'espérer que la Turquie restera un partenaire engagé. Le Parlement européen doit s'interroger sur l'attitude que l'Union doit adopter face à la Turquie et notamment sur la question de son éventuelle adhésion.